Après consultation d'un certain nombre d'experts du Parlement européen, je propose donc, aujourd'hui, d'adopter trois amendements ayant pour seul objectif de corriger les incohérences et de clarifier le texte.

Nous parlons ici des mentions facultatives et non des mentions obligatoires relatives à l'origine de la viande.

Je suis législateur et je considère que nous sommes responsables, aujourd'hui, des lois que nous votons et qui ont un impact économique. La filière de la viande en Europe et la filière bovine, particulièrement, souffrent aujourd'hui et nous ne pouvons pas, nous législateurs, les contraindre à plus de dépenses encore.

Peut être que la conjoncture économique sera meilleure. Sur la deuxième partie, à savoir l'étiquetage des bovins, de quoi s'agit il? Il s'agit non pas de remettre en cause l'étiquetage facultatif nous ne le supprimons pas, que les choses soient claires. Il s'agit pour nous de simplifier le système, de simplifier la procédure.